Frau Präsidentin! Als Mitglied der Israel Delegation des Europäischen Parlaments verfolge ich mit großer Sorge die Maßnahmen der israelischen Regierung, die sich gegen einen Teil der Zivilgesellschaft im eigenen Land richten. Mit einem sogenannten Transparenzgesetz will die Regierung NGOs die Nichtregierungsorganisationen in ihrer Arbeit einschränken. Kritisch ist hierbei die klare Ausrichtung auf einen Teil der Zivilgesellschaft im Land. So sind Menschenrechtsorganisationen überproportional von diesem Gesetz betroffen, aber auch ein Teil der deutschen politischen Stiftungen würde durch übermäßige Ausweis und Berichtspflichten behindert. Im Ergebnis würde die Pluralität im Land in Gefahr geraten. Zusammen mit anderen Europaabgeordneten habe ich mich bereits mit einem Brief an die israelische Regierung gewandt, um meine Bedenken mitzuteilen. Ein weiteres Beispiel für den zunehmenden Druck auf die israelische Zivilgesellschaft ist der Gerichtsprozess gegen die NGO Breaking the Silence. Diese Organisation veröffentlicht anonymisierte Aussagen von Armeeangehörigen über ihren Einsatz in den palästinensischen Gebieten.